na sliki je moški z modrimi očmi, z rjavimi lsmi, ni plešast, ima kar dolge lase, vendar ne kot ženska. Ima lepe, lepo poravnane bele zobe. Nasmeh malo pridržan, ušesa mu gledajo, ven iz las. Zelo izrazito pravokotno brado, ki je meni zelo všeč, in tudi močne obrvi. Zelo ostre poteze, kvadratne. Na sliki je, na sliki je ženska, starejša, z modrimi očmi, z rjavimi na paž postriženimi lasmi. Nima frufruja odspredaj. Enako dolge lase. lepe, bele zobe, ne vem, če so njene, mislim, da so umetni. Pa mislim, da ima tudi nos operiran zelo majčkeno. že malo gubasta, predvsem v spodnjem delu letos. Brado ima dosti veliko, vendar ne izbočeno. Našminkana je z rdečo šminko. Na sliki je mlada deklica z rjavimi ali zelenimi očmi. z zelo izrazito urejenimi obrvmi, ki jih ima kar zelo narazen. Dolge lase s prameni, belimi. Ustnice ji drži skupaj, lepe, široke ustnice, okrogel obraz, oči ima namazane s črno barvico in z maskaro. lep, okrogel, majhen nosek. Na sliki je starejši moški, igralec, gotovo. lase ima že sive, tudi obrvi, ki si jih nič ni očitno uredil, ker mu štrlijo kot sovi. Ima modre oči, že malo nagubane, brado sivo, zaprta usta, ušesa mu gledajo izpod las. Že nos primerno veliko, kakor je že star. Obraz podolgovat, lica tanka, ozka, ozka glava. Na sliki je temnopolt mladi moški s širokim noskom, z rjavimi očmi, lase ima postrižene zelo na kratko, se pravi pobrite. Ušesa precej nazaj in ob glavi, nima radarčkov. zelo lep, zaprt nasmeh, skoraj čisto temen, spodnja ustnica pa je nekoliko rdeča. lepa, okrogla glava. Na sliki, na sliki je moški, štiriindvajset let morda, rjavi lasje, pristriženi klasično. bradica urejena, kratka, svetlo rjave oči, tanke ustnice. okrogel, pravokotno okrogel obraz. Na sliki je, ženska, bela, svetlopolta, z bakreno rjavimi lasmi, s prečko na sredini. našminkane rdeče ustnice, lepi beli zobje, modre oči, poudarjene s črtalom in maskaro. nos pa bi rekla, da je, že izveden z operacijo, zmanjšan. Na sliki je starejša gospa z očali. lase ima že nekoliko sive, verjetno si jih barva, sicer bi bili še bolj sivi. Postriženi na paž, vsi enako dolgi. oči ima modre, lepe obrvi v loku, ustnice našminkane z rdečo, okrog ustnic nekaj gubic. Na sliki je ženska, južnoameriškega videza z rjavimi očmi, z temno rjavimi, že skoraj črnimi lasmi in skoraj črnimi obrvmi. zelo prešerno se smeje, ima lepe ustnice in zobe, našminkane ustnice z rdečo. Zelo lep obraz, zelo naravno deluje. veder nasmeh, iskrive oči, verjetno tudi namazane s črtalom in maskaro. Na sliki je moški, star okoli petdeset let, ki ima malo smolo z lasmi, tako kot večina, skoraj plešast, modre oči, obrvi zelo v loku, nos nekoliko špičast, orlji. Brada, lepi beli zobje, rdeče ustnice, okrogel obraz.